breytingu á lögum um kosningar til alþingis númer tuttugu og fjögur tvö þúsund með síðari breytingum frumvarp þetta er flutt af allsherjarnefnd alþingis hér er gert ráð fyrir því að við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða sem orðast svo með leyfi forseta þrátt fyrir ákvæði annarrar greinar og þriðju málsgrein tuttugustu og sjöundu grein laganna skal umsókn um kosningarrétt samkvæmt b lið annarrar málsgreinar fyrstu grein sem berst þjóðskrá í síðasta lagi tuttugasta og fimmta mars tvö þúsund og níu gilda frá dagsetningu bréfs hennar um að umsækjandi skuli tekinn á kjörskrá að öðru leyti fer um kosningarréttinn samkvæmt annarri grein laganna fullnægjandi umsókn um að verða tekinn á kjörskrá sem berst þjóðskrá eftir tuttugustu og fimmta mars tvö þúsund og níu gildir frá fyrsta desember tvö þúsund og níu umsókn um að verða tekinn á kjörskrá sem barst þjóðskrá eftir fyrsta desember tvö þúsund og átta og var fullnægjandi skal nú gilda frá gildistöku þessa ákvæðis að öðru leyti fer um kosningarréttinn samkvæmt annarri grein laganna þjóðskrá tilkynnir umsækjanda þessa

að íslenskir ríkisborgarar misstu kosningarrétt sinn hér á landi við fasta búsetu erlendis lengur en fjögur ár þá var viðmiðunardagur kjörskrár fyrsta desember með lögum árið nítján hundruð áttatíu

skilyrði var að umsækjandi væri enn íslenskur ríkisborgari sá sem tekinn var á kjörskrá samkvæmt umsókn átti þannig kosningarrétt í fjögur ár og gat þá endurnýjað réttinn til næstu fjögurra ára og síðan koll af kolli árið nítján hundruð níutíu og eitt var kosningalögunum breytt þannig að hætt var að miða kjörskrá við fyrsta desember og viðmiðunardagur færður nær kjördegi fyrst var miðað við íbúaskrá þjóðskrár sjö vikum fyrir kjördag þá fimm vikum og að lokum var viðmiðunardagurinn hafður þremur vikum fyrir kjördag

allan þennan tíma hefur gildistími ákvörðunar um að einhver skuli tekinn á kjörskrá eftir meira en átta ára búsetu erlendis verið fyrsta desember eftir að umsókn var lögð fram

þetta leiðir hins vegar til þess að bregðast þarf við með sérstökum hætti ef þurfa þykir þegar boðað er til kosninga á miðju reglulegu kjörtímabili samkvæmt nýju ákvæði til bráðabirgða verður leyst úr vandasamri stöðu íslenskra ríkisborgara sem búsettir hafa verið erlendis lengur en átta ár og sækjast nú eftir að komast á kjörskrá samkvæmt almennu ákvæði í annarri grein og þriðju málsgrein tuttugustu og sjöundu grein laga um kosningar til alþingis hefðu þeir ekki öðlast kosningarréttinn fyrr en frá fyrsta desember tvö þúsund og níu

gildistöku þessa ákvæðis og geta því kosið við þær alþingiskosningar sem fyrirhugaðar eru í vor í öðru lagi tekur frumvarpið á hagsmunum þeirra íslensku ríkisborgara sem búsettir hafa verið lengur en átta ár erlendis en hafa ekki enn sent þjóðskrá umsókn um að verða teknir á kjörskrá nú munu þeir eiga þess kost að senda inn fullnægjandi umsóknir og öðlast kosningarrétt í tæka tíð þjóðskrá mun tilkynna hlutaðeigandi umsækjendum um þessar breytingar og kosningarrétt þeirra sem og hlutaðeigandi sveitarstjórnum rétt þykir að taka fram að kosningarrétturinn sem menn geta öðlast samkvæmt umsókn ef frumvarp þetta verður samþykkt gildir til fyrsta desember tvö þúsund og níu og áfram í fjögur ár samkvæmt annarri grein kosningalaga þetta þýðir að kjósandi heldur kosningarrétti sínum til fyrsta desember tvö þúsund og þrettán

eins og ég hef þegar rakið kemur sem sagt til móts við þá hópa sem eru búsettir erlendis og hafa verið lengur en átta ár og gátu ekki vitað fyrir fram að það yrði boðað til kosninga á þessu vori og höfðu þess vegna af eðlilegum ástæðum ekki gert ráðstafanir til þess að kæra sig inn á kjörskrá fyrir fyrsta desember síðastliðnum það er allsherjarnefnd eins og ég áður sagði sem flytur þetta frumvarp sameiginlega og stendur að því ég legg til að að lokinni þessari umræðu verði málinu vísað til annarrar umræðu en það er ekki óskað eftir því að málið gangi til nefndar af augljósum ástæðum